Alors, qu'est ce qu'on peut faire?

Ici, peut être pas je ne suis pas naïve non plus mais, en tous cas, il pourrait nous adresser un message, sinon des excuses.